To kolejna umowa handlowa, która staje się zakładnikiem sytuacji politycznej w kraju, który jest partnerem Unii Europejskiej. A przecież konflikt izraelsko palestyński jest znacznie dłuższy niż historia niepodległego Izraela i jeżeli wyobrażamy sobie, że

I muszę przyznać, że to jest wielki problem dla wszystkich tych tak jak ja którzy dobrze życzą państwu Izrael, którzy mają świadomość, jak ważnym jest ono miejscem, państwem, organizmem demokratycznym, świetnie się rozwijającym na Bliskim Wschodzie, a zarazem w jak olbrzymim niebezpieczeństwie się znajduje. Niemniej oczekiwałbym raczej od tych wszystkich, którzy krytykują ACAA, aby wystąpili z propozycją wielkiego, szerokiego planu, który razem ze Stanami Zjednoczonymi moglibyśmy przedstawić jako Unia Europejska obu stronom, tak aby zachęcić je do rozmów. Wiadomo, że ACAA czymś takim nie jest, lecz nieprzyjęcie ACAA tylko i wyłącznie po to, żeby ukarać państwo Izrael, tak naprawdę w konsekwencji ukarze Europejczyków, którzy nie będą mogli skorzystać z dobrych, świetniej jakości i tanich leków generycznych, które są produkowane w Izraelu, a nie na terytoriach okupowanych.